Eso significa que lo que antes era un acontecimiento trimestral o semestral ahora es la forma habitual de gobernar la Unión para responder de manera inmediata a los retos inmediatos. Pero más allá de los retos inmediatos está el horizonte de la Unión, y el horizonte de la Unión depende de nuestra capacidad para competir. ¿Qué tenemos, en estos momentos, para generar conocimientos? Pocas universidades entre las mejores del mundo, un porcentaje de investigación y desarrollo por debajo del de los países emergentes y los países desarrollados y, al mismo tiempo, empresas escasamente implicadas en la investigación. Tenemos que conseguir dimensión europea, universidades europeas coordinadas entre sí y programas que generen la excelencia y la cooperación.